Señora Presidenta, gracias, señora Mogherini, por la comunicación que nos presenta sobre China, que ha experimentado en las últimas décadas un extraordinario desarrollo. Me parece un hecho realmente de alcance histórico. Hoy China se encuentra en un importante proceso de transición económica y social, tendente a modificar sus patrones de crecimiento y a crear un modelo más sostenible, un proceso complejo, pero cuyo éxito yo deseo, no solo por la propia China, sino por nuestro propio beneficio y por el bien del resto de la comunidad internacional.

China durante todo este periodo se ha beneficiado del orden internacional vigente y, dada su creciente proyección internacional, China también debe contribuir al mantenimiento de ese orden internacional estable y de paz y respetar las reglas del Derecho internacional, también en materia de derechos humanos. Necesitamos que China ayude en la gestión de los retos y las amenazas globales. Muchos de los retos a los que nos enfrentamos —cambio climático, desarrollo sostenible, paz y seguridad internacionales, Estados fallidos y un largo etcétera— difícilmente los superaremos sin contar con el concurso chino. Finalmente, confío en que la cumbre bilateral de los próximos días 12 y 13 contribuya a reforzar nuestra asociación estratégica, en beneficio mutuo, y que también pueda darse un importante impulso a las negociaciones del acuerdo de inversiones, que generará importantes beneficios recíprocos y permitirá el incremento de las relaciones bilaterales